Ich unterstütze ausdrücklich die klare Haltung der EU Außenbeauftragten, die die Entscheidung des US Präsidenten mehrfach mit deutlichen Worten kritisierte. Federica Mogherini verstärkt damit die Botschaft der EU Mitgliedsstaaten, die sich bereits am letzten Freitag bei den Vereinten Nationen gemeinsam öffentlich gegen die einseitige Entscheidung der USA zu Jerusalem ausgesprochen haben. Ein starker Auftritt, der seine Wirkung nicht verfehlt hat. Gerade in so wichtigen Fragen, wie dem Nahost Konflikt können und müssen wir Europäer gemeinsam ohne nationale Alleingänge ein Gegengewicht zu Staaten bilden, die das Völkerrecht missachten und gegen UN Resolutionen verstoßen.

Herzlichen Dank, Frau Mogherini, für Ihre unermüdlichen diplomatischen Aktivitäten.